Or, je tiens à souligner l'aspect admirablement orwellien de votre rapport. Vous voulez être crédible, mais vous vous félicitez de votre soutien à la politique du respect des droits de l'homme en Ukraine mise en place par M.

Que faites vous des milliers de tués, de blessés et de déplacés du Donbass, résultat de ce droit de l'hommisme d'un nouveau genre, issu d'ailleurs de groupes néonazis?

Vous voulez être crédible, mais vous perdurez dans l'autosatisfaction en célébrant votre soutien à la Cour pénale internationale, bras armé du désordre mondial. Cette Cour n'a jamais jugé que des dirigeants d'État faibles, presque tous africains d'ailleurs.

Toujours dans la satisfaction, vous validez, au nom des droits de l'homme, le chantage migratoire turc et la politique de M. Erdoǧan. Le déplacement de milliers de gens de futurs clandestins économiques devient pour vous naturel, comme un phénomène météorologique. Cela est commode, car cela évite de s'interroger sur le rôle des internationales criminelles dans les réseaux d'immigration et également sur le grand remplacement, la destruction suicidaire, de notre identité. Enfin, vous vous faites l'avocat des minorités menacées, de la liberté de conscience et d'expression alors que, même au sein de ce Parlement, elles sont bafouées et que vous avez peur des peuples, et avec raison.